Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Herr Ratspräsident, Kolleginnen und Kollegen, lieber Michel Barnier! Wenn ich Farage und Co. hier höre, habe ich den Eindruck, wir hätten den Antrag auf Brexit gestellt, nie sie selbst. Jetzt haben sie das Problem damit und versuchen, uns zu beschimpfen. Wir sollten das eine sehen, und da schließe ich mich Michel Barnier an Wir verhandeln inzwischen in einer besseren Atmosphäre als vorher. Es sind Fortschritte erreicht worden nicht genügend Fortschritte, aber es sind Fortschritte erreicht worden und das soll man weitermachen. Das ist das Normalste in Verhandlungen. Und wir sollten feststellen, dass wir in einer solchen Atmosphäre Schaden begrenzen wollen. Der Eindruck von Farage und anderen ist Sie wollen den Schaden! Sie wollen den Schaden provozieren und nicht nüchterne Verhandlungen zur Schadensbegrenzung. Und dafür müssen sie natürlich die Bedingungen entsprechend erfüllen mit den drei Fragen Bürgerrechte, die Fragen mit der Finanzierung und die Fragen mit Irland.

Die vernünftigen Beziehungen zu organisieren, ist im gemeinsamen Interesse. Da braucht man nicht Geld, um sich gegenseitig zu erpressen.

Wir brauchen ein Scheidungs Agreement, das all das beinhaltet, was da hineingehört.

Ich meine aber, dass der Wille vorhanden ist und die Atmosphäre vorhanden ist, zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, und dies sollten wir uns nicht durch diese Propagandareden kaputtmachen.